Seit der gefälschten Wiederwahl von Präsident Lukaschenko geht der Diktator mit brutaler Härte und Terror gegen die Opposition vor. Dutzende Menschen, deren einziges Vergehen darin bestand, Demokratie und Mitbestimmung einzufordern, wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt, Geständnisse durch Folter erpresst. Die EU hat deswegen Einreiseverbote für daran beteiligte Regimeträger verhängt und verfügt, dass deren Auslandskonten eingefroren werden. Eine Strategie, die einerseits Druck auf das System ausübt und andererseits die Zivilgesellschaft unterstützt.

zur Interpolkonferenz nach Lyon reisen kann und die Söhne des Diktators völlig unbehelligt als Mitglieder des nationalen Olympischen Komitees die Welt erkunden können? Fraglich sind auch die Kontensperrungen, die Angelegenheit der einzelnen EU Staaten sind. Da sich die meisten Unternehmen in Belarus in Staatsbesitz befinden, ist die EU mit einem Handelsbilanzüberschuss von 6 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr fatalerweise zum größten Unterstützer des Systems Lukaschenko geworden und hält es damit weiter am Leben.

Wirtschaftliche Sanktionen gegen ausgewählte Firmen und Mittelsmänner würden diese Wirkung bringen, denn der Export von Düngemitteln, Stahl und Rohölprodukten ist zu hundert Prozent auf den Westen angewiesen.

Wir haben diese Erfahrung ja mit dem Olympia Boykott in Moskau gemacht und bei Peking davon Abstand genommen. Denn würden wir das Mittel des Sportboykotts konsequent anwenden, müssten wir auch die Fußballeuropameisterschaft in der Ukraine verwehren.